Elnök Úr, kedves Juncker Úr, nagyon tetszett, ahogy Amerikával kapcsolatban mondta idézem hogy nem fogunk behódolni a zsarolásnak. Tudja, Juncker úr, mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel az Európai Unióval kapcsolatban. Nem fogunk behódolni a zsarolásnak, bármivel is terrorizálnak bennünket, meg fogjuk védeni a hazánkat a tömeges migrációtól. Most éppen a felzárkóztatási pénzeinket akarják elvenni, de kedves Juncker úr, higgye el, hogy az egész világ, egész Európa, az összes választópolgár egyre inkább kezdi látni azt, hogy az igazság a mi oldalunkon van. Velünk értenek egyet, ők is szeretnék megvédeni a hazájukat, és mi példaképek leszünk számára, és figyelje meg, hogy 2019 re, a '19 es európai parlamenti választások után át fog alakulni a politikai összetétele az egész Európai Parlamentnek, és győzni fognak a hazájukat védő, a tömeges migrációt visszautasító erők.